Señor Presidente, para mi Grupo es imposible disociar la parte comercial, la parte de inmigración o de financiación, de la parte política del proyecto euromediterráneo, de manera que nuestro Grupo ya se posicionó en contra de que la Unión Europea elevase a ese estatuto avanzado a Israel y al Reino de Marruecos, porque, efectivamente, son dos zonas calientes que son incompatibles con una unión por la paz, sobre la base del Derecho internacional. En ese sentido, creemos que la Unión Europea tendría que ser mucho más exigente, y la Comisión Europea mucho más exigente, en cuanto a esos valores que sí nos pueden conducir a un proyecto de seguridad y de paz compartida. Por ejemplo, ahora mismo está en huelga de hambre una dirigente saharaui en una isla del Estado español, en Lanzarote, en huelga de hambre porque el Reino de Marruecos no le deja entrar a los territorios ocupados. Éste es un aspecto sustancial que requeriría por parte de las instituciones europeas una enérgica posición frente al Reino de Marruecos. Yo creo que la Unión por el Mediterráneo no solamente es comercio, es también defensa del Derecho internacional y defensa de los derechos humanos.